Pred štyrmi rokmi sa lídri Európskej únie dohodli o pripojení Českej republiky k výnimke uplatňovania Charty základných práv Európskej únie. Ako však konštatuje spravodajca, táto výnimka nie je výnimkou zo záväzných ustanovení charty.

V danom znení protokol nemení právny stav, ktorý by existoval bez protokolu. Samotná existencia protokolu však dala podnet na vznik právnej neistoty a politického zmätku. V tomto ohľade má nepriaznivý vplyv nielen na Spojené kráľovstvo, Poľsko, či potenciálne Českú republiku, ale na všetky štáty EÚ. Dnes sme nehlasovali o tom, či sa Česká republika môže alebo nemôže pripojiť k výnimke z uplatňovania charty. Parlament rozhodol o tom, či je v takejto situácii potrebné zvolanie konventu.